Complexitatea și gravitatea situației impun măsuri coordonate, de la crearea unui cadru regional de cooperare împotriva terorismului și discutarea în Consiliul de Securitate al ONU a problemei pacificării Sahelului, până la implicarea europeană mai intensă, pentru a stimula și a sprijini politicile coerente împotriva deșertificării, subdezvoltării și permeabilității frontierelor.